Nous sommes en Europe, au XXIème siècle, nous sommes dans l'Union européenne. J'ai l'honneur d'être la rapporteure, dans cette enceinte, du rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Nous sommes une Union qui défend les valeurs de dignité humaine, également au delà de ses frontières, et qui exige beaucoup de ses partenaires internationaux, ce dont je suis fière. Or, comment pouvons nous nous arroger le droit de critiquer la façon dont d'autres pays, sur d'autres continents, traitent leurs migrants quand dans l'Union européenne, il y a des îles où la situation des enfants migrants nous oblige à parler de crise humanitaire. Je le répète, nous sommes en Europe, au XXIème siècle, et il est intolérable que la solidarité de tous, dans l'Union, ne soit pas une évidence quand des enfants pataugent dans la boue et le froid.

Nous devons nous donner les moyens de garantir, au sein de l'Union, cette solidarité puisque manifestement, elle ne se fait pas de manière naturelle et libre. La solidarité au sein de l'Union se fait dans les deux sens on ne peut y prétendre que si on est soi même prêt à la donner tu ne donnes pas, alors tu ne reçois pas